Ceux qui la créent ou ceux qui essaient d'y remédier? Il en est ainsi aussi chez nous, où l'on fait venir des immigrés par milliers, voire par millions dans des zones qui sont déjà des zones de trafic, de non droit, où, en fin de compte, derrière la pauvreté, il y a aussi la régulation du crime.